Da ist zum einen die Erwartungshaltung da, dass die Menschen sich wünschen, dass sie in einem Staat leben dürfen, der funktionsfähig ist, der mit dem Steuergeld, das er einnimmt, auch effizient umgeht, dass er staatlich gut funktioniert. Die Notwendigkeit, den Staatsapparat zu reformieren, ist nicht nur ein griechisches Thema, es ist in ganz Europa ein Thema. Vor allem das Justizwesen muss in Europa besser funktionieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Wunsch der Bürger, dass sie soziale Sicherheit haben, dass die soziale Sicherheit Schlagwort Rente auch nachhaltig, langfristig, dauerhaft gewährleistet ist. Und da ist es sogar so, dass Premierminister Tsipras sich in Griechenland jetzt offen hinstellt und sagt Es gibt keine Alternative zu Rentenreformen, wir müssen Renten strukturell reformieren, damit sie in Zeiten der demografischen Entwicklung nachhaltig stabil bleiben.

All jene Länder, die hohe Schuldenlasten haben, sind leider auch die Länder, die schlechte Zukunftsperspektiven haben. Das heißt Stabile Haushalte dass der Staat nicht über seine Verhältnisse lebt ist ein Wunsch, den es, glaube ich, in ganz Europa gibt. Und zu guter Letzt gibt es den Wunsch nach Wachstum. Die Grundlage so wie Kommissar Moscovici es deutlich gemacht hat ist die Frage nach Wachstum in der Europäischen Union.

Ich möchte ausdrücklich unterstreichen, dass ich anerkenne, dass die griechische Regierung zu diesen Reformen jetzt auch bereit ist. meine sehr verehrten Damen und Herren,

Das ist unsere Reformagenda für Europa.

Irland beispielsweise hatte im Jahr 2015 eine höhere Wachstumsrate als China man muss sich das mal vergegenwärtigen Irland war besser im Wachstum als China! Danke auch an Enda Kenny dafür.

Ich muss da jetzt leider Gottes politischer werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Tsiprasˊ Politik hat Griechenland geschadet.

Jetzt diskutieren wir über die Frage, dass wir 5,4 Milliarden Euro sparen müssen das ist das jetzige Programm. Und deswegen muss man klipp und klar sagen, dass das letzte Jahr ein verlorenes Jahr für Griechenland war, und die Tsipras Regierung der griechischen Wirtschaft sogar massiv geschadet hat.

Man wird es am Schluss leider Gottes teuer bezahlen. meine sehr verehrten Damen und Herren, Was ist jetzt zu tun? Der Kompromiss liegt auf dem Tisch.

hat. Mit einer ehrlichen, starken Führung hat er Alternativen für die falsche Politik von Tsipras in Griechenland beschrieben, einen klaren Kurs für Reformen, für einen stabilen Haushalt, für ein modernes Griechenland.